Il faut que l'Europe cesse d'être le bouc émissaire rêvé de tous les dirigeants nationaux. Il faut que chacun assume, dans son pays, dans son État membre, ses propres difficultés et ses propres réformes structurelles quand elles sont nécessaires. Deuxièmement, nous devons cesser je vous le dis sérieusement d'opposer en permanence la question de la stabilité à celle de la croissance le pacte est un pacte de stabilité et de croissance. Sortons de ces débats idéologiques qui ne servent qu'à retarder le moment où nous progresserons enfin pour rendre l'Europe plus efficiente et plus efficace!